victimelor atacului terorist de duminică din provincia Sistan va Baluchistan din Iran.

Comisia Europeană este profund îngrijorată în ceea ce privește actuala situație a drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Iran. Și când vorbim despre acest lucru ne referim, printre altele, la execuțiile de minori, discriminarea persoanelor care aparțin diferitelor minorități, limitări semnificative ale libertății de exprimare și de întrunire, rele tratamente aplicate deținuților, privarea de dreptul la un proces echitabil, precum și oprimarea și intimidarea pe scară largă a susținătorilor drepturilor omului precum și a opoziției politice. Uniunea Europeană a menținut contacte directe cu Iranul și și a prezentat în mod deschis punctul de vedere autorităților iraniene cu privire la evoluțiile din țară. Uniunea Europeană sprijină libertățile fundamentale și valorile universale pe care se fundamentează acestea și se simte obligată să își exprime punctul de vedere ori de câte ori și oriunde aceste principii nu sunt respectate. Din păcate, în pofida numeroaselor apeluri și condamnări din partea Uniunii Europene și a comunității internaționale, situația drepturilor omului s a deteriorat și mai mult de la alegerile prezidențiale în Iran din iunie 2009. Numai în ultimele săptămâni, în Iran numeroase persoane au fost executate prin spânzurare. Una dintre aceste persoane și dumneavoastră v ați referit la aceasta, Behnoud Shojaee, care la data săvârșirii infracțiunii era minor, a fost executat în pofida apelurilor repetate din partea Uniunii de a comuta sentința.

Suntem, de asemenea, îngrijorați în ceea ce privește situația a șapte lideri Baha'i din Iran, care se află în arest de peste șaptesprezece luni și care trebuie să răspundă unor acuzații grave, de exemplu spionaj și propagandă împotriva statului. Ultima audiere programată a fost din nou amânată la 18 octombrie, cele șapte persoane neavând nici de această dată perspective clare pentru procedurile judiciare adecvate. În urma alegerilor prezidențiale sute de persoane au fost reținute pe motiv că au participat la demonstrațiile postelectorale și la critică. Procesele împotriva participanților la proces continuă, iar săptămâna trecută patru persoane au fost condamnate la moarte pe motiv că au fost implicate în incidente postelectorale. În încheiere, doresc să subliniez faptul că împărtășim preocupările formulate de distinșii membri cu privire la situația drepturilor omului din Iran. Comisia urmărește îndeaproape evoluția situației și va profita în continuare de fiecare ocazie pentru a solicita autorităților iraniene să respecte angajamentele internaționale privind drepturile omului, inclusiv în conformitate cu Pactul Internațional privind Drepturile Civile și Politice, precum și cu Declarația Universală a Drepturilor Omului. Îmbunătățirea situației drepturilor omului în Iran este un element esențial al demersului Comisiei Europene în vederea consolidării dialogului politic și a cooperării cu Teheranul în viitor. Și, ca să răspund întrebării care mi a fost adresată, noi considerăm că în prezent, în actualele condiții care există în Iran, nu este potrivită înființarea unei Delegații a Comisiei Europene la Teheran.